er tuttugu þúsund milljónir í mínus það er nokkuð mikið á þessu ári en borið saman við árið tvö þúsund og níu þegar hallinn var tvö hundruð og fimmtán milljarðar þá megum við vel við una mér finnst sex og hálft prósent atvinnuleysi vera mikið atvinnuleysi en það er helmingi minna en þegar verst lét og var milli ellefu og tólf prósent og það er helmingi minna en gerist að meðaltali í fyrirheitna landinu evrópusambandinu þar sem atvinnuleysi er að meðaltali núna ellefu prósent menn hafa spurt hvernig íslendingar hafi farið að við að ná þeim árangri sem við höfum gert á undanförnum árum og ég vil þakka það samstöðu þjóðarinnar sem hefur skilið hvað þyrfti að gera á þeim missirum og árum sem við lifum nú til að við gætum rétt okkur við það er meiri skilningur í íslensku samfélagi en gerist víðast hvar annars staðar þegar menn og þjóðir lenda í miklum hremmingum eins og við höfum gert tekjuhrapið hjá ríki og sveitarfélögum hefur að sjálfsögðu látið fyrir sér fara ef við lítum aðeins á þá málaflokka sem heyra undir það ráðuneyti sem ég stýri innanríkisráðuneytið þá eru það samgöngumálin þá er það svo að fyrir fimm til sex árum vörðum við úr ríkissjóði rúmum þrjátíu milljörðum króna á ári þar af voru um tuttugu milljarðar í framkvæmdir núna er þessi upphæð rétt rúmir fimmtán milljarðar og nýframkvæmdir eru um fimm og hálfur milljarður króna að sjálfsögðu hefur þetta valdið óánægju og að sjálfsögðu hefur þetta komið við atvinnulífið verktakana sem sinna að við ætlum að veita umtalsvert meira af fjármagni inn í samgöngubætur en við höfum gert þá gleðjast menn að sjálfsögðu yfir því alla vega utan veggja þessa húss það gera menn í landinu almennt þar sem menn kunna að hugsa upp á heilbrigða skynsemi það sem við erum að gera núna er að flýta vegaframkvæmdum og samgöngubótum þar sem sérstaklega hefur verið kallað eftir slíku á síðustu tveimur vikum hef ég tekið við undirskriftasöfnunum í tveimur hlutum landsins á vestfjörðum og á austfjörðum þar sem óskað var eftir því að við flýttum gerð norðfjarðarganga

þessar áskoranir mér finnst það vera mikið gleðiefni ef við getum nú orðið við þessum bónum um að flýta þessum framkvæmdum sem eru þjóðhagslega mikilvægar koma þessum byggðarlögum vel hvernig sem á málin er litið við erum líka að ráðast í framkvæmdir sem eru afar mikilvægar á þessu svæði suðvesturhorninu smíði nýs fangelsis en nú er að ljúka samkeppni arkitekta um það verkefni og verður niðurstaðan kynnt í byrjun næsta mánaðar þetta er einnig hluti af þessum framkvæmdum sem verið er að kynna samgöngubætur á suðurlandi ný vestmannaeyjaferja og umbætur í landeyjahöfn skipta líka miklu máli þannig að hvernig sem á málin er litið þá er núna verið að boða ekki bara samgöngubætur heldur umbætur í okkar efnahagslífi og það á að vera okkur öllum að sjálfsögðu gleðiefni